Wenn Sie derzeit in ein anderes europäisches Land reisen, werden Sie feststellen, dass viele Preise, die hier auf dem Handy Display oder auf dem Display erscheinen, gleich sind. Haben Sie hier vor, den Wettbewerb im Roaming weiter anzukurbeln? Welche Bedingungen könnten Sie sich vorstellen, damit das Roaming in einen ordentlichen Binnenmarktwettbewerb eintritt und nicht an geografischen Grenzen Preissprünge bis zum Tausendfachen erfolgen?